Mislim da je izvanredno urađeno izvješće, a isto tako izlaganje, čestitam na izlaganju visoke povjerenice. Samo bih željela da dodam i da ukažem na neophodnost obraćanja pozornosti na ono što se dešava na jugoistočnoj granici Europske unije, a to je situacija u Bosni i Hercegovini, gdje će biti izuzetno teško formirati u ovom trenutku vlast na svim nivoima zbog trenutne krize. Želim upozoriti da Europska unija, zajedno s gospođom Mogherini, ulaže sve napore da zajedno s drugim svjetskim akterima koji su uključeni u ove procese nađe jedan srednji put i nađe jednu neutralnu poziciju i pomogne da se mir i sigurnost uspostavi u ovom dijelu Europe.